n'ont évidemment pas accompli leur tâche. Les superviseurs nationaux n'ont pas empêché les banques allemandes, belges, françaises, italiennes, britanniques d'investir si l'on peut parler d'investissements dans les bulles immobilières espagnole ou irlandaise.

La Banque centrale européenne, qui n'a aucune expérience de supervision bancaire, sera t elle capable de construire l'expertise nécessaire et d'avoir un regard suffisamment acéré pour mettre ces établissements véritablement sous contrôle?